Wielki polski polityk Stefan Kisielewski powiedział kiedyś to nie jest kryzys, to jest rezultat. Otóż Europa jest pogrążona w permanentnym kryzysie i nie jest to przypadek tylko rezultat okupacji Europy przez twór biurokratyczny zwany Unią Europejską. Jest aż przykro patrzeć, ile tutaj zacnych ludzi siedzi, chce jak najlepiej, a efekty są takie, że tempo rozwoju spada, liczba dzieci spada.

Tam, gdzie natura nie znosi próżni, tam zwalają się hordy ludzi chcących się osiedlić, tam, gdzie jest luka demograficzna. To jest wszystko wynik działania Unii Europejskiej, a właściwie ludzi o myśleniu typowym dla Unii Europejskiej.